Hvala lepa za besedo, gospod podpredsednik. Še enkrat vsem prav lep pozdrav. Seveda, jaz bom začel najprej s čestitko gospodu Zajcu in gospodu Šabedru, za njuno hrabrost, da v tem trenutku, v času, prevzemata tako pomembne odgovorne dolžnosti, kot so minister za okolje in seveda minister za zdravje. Katanec bi rekel: "Kapa jima dol." V vsakem primeru želim izpostaviti, da je nujno potrebno, da ima minister za zdravje, seveda vsak minister, posebej pa še minister za zdravje, ker imamo na tem mestu največ težav, problemov, podporo predsednika vlade. Zakaj? Predvsem zaradi tega, da lahko pričakuje, da se bo del sredstev iz proračunov namenil tudi za področje zdravstva. V zadnjem obdobju se v Sloveniji to tudi pridno počne. V državnem zboru bi morali sprejemati dobre zakone, ki jih pripravi ministrstvo za zdravje. Stroka in menedžment v zdravstvenih zavodih ne rešuje probleme v njih. Državnega zbora pa problemov res ne moremo reševati znotraj skupin, znotraj oddelkov, znotraj bolnišnic. Ampak to stvar si nekateri srčno želijo in iz te dvorane posegajo tudi v skupine in oddelke. Zaskrbljujoče je, nastanitev, ki smo jih, ki smo jo opazili včeraj, bolnika, težkega bolnika, eni izmed slovenskih bolnišnic, na hodniku bolnišnice. Mislim, teh stvari pa si v tem času več ne bi smeli privoščiti na tak način, kot si smo oziroma si so. Pred kratkim so nam, predstavniki pediatrične klinike otroške srčne kirurgije dali dobro priporočilo, da naj njim politiki pustimo, da bodo reševali te probleme, da pa mi naj skrbimo za to, da bodo na tem področju sprejeti dobri zakoni, in če bomo to počeli tako, kot so oni predlagali, jaz mislim, da bomo našli marsikatero dobro rešitev in zdravstva ne bomo imeli v taki situaciji kot ga trenutno imamo. Seveda, dali so tudi neko primerjavo z drugimi boleznimi, ampak o tem jaz v tem trenutku ne bom razpravljal. Zdaj pa k temi, kateri osebno dajem posebno pozornost in fokusiral se bom samo na to temo in zelo kratko. To je dolgotrajna oskrba, s katero se igra namizni tenis ali pa, po domače, pingpong. Zakaj? Zaradi tega, ker se prenaša iz enega ministrstva na na drugo, prepotrebnega zakona pa enostavno in preprosto nimamo. In poglejte, v čem je problem? Skoraj dvajset odstotkov prebivalcev imamo starejših od petinšestdeset let, to je štiristo tisoč naših državljank in državljanov. Seveda, ti niso potrebni vsi dolgotrajne oskrbe, potrebujejo pa vsakem primeru, zdravstvo. Če govorim o dolgotrajni oskrbi, moram povedati, da je zaskrbljujoče, da imamo na spisku oskrbo dvajset tisoč prebivalcev. Res je, da imajo nekateri tudi vlogo za dve, dva domova. Resno in, nekako utemeljeno strokovno pa se ugotavlja, da potrebujemo še sedem tisoč dvesto nastanitev. Eno o teh možnosti mi v naši stranki vidimo v tem, da bi to rešite, lahko rešili tudi prek dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, tudi tam bi starostniki lahko dobili pravo nastanitev. Seveda, razlike v ceni med tistimi, ki imajo koncesije, in tistimi, ki, so v javnih zavodih, pa ne smejo biti tako drastične, kot so tudi sedaj. Moram še izpostaviti, da je predvsem boleče to, da nam veliko število naših ljudi prehaja prek južne meje in se nastanjujejo v domovih na Hrvaškem, to je zaskrbljujoče; in moram povedati, da so tudi te nastanitve po ceni zelo atraktivne za, za naše ljudi. Glede na to, da je presoja bivše ministrice Milojke Celarc, bila, da za dolgotrajno oskrbo potrebujemo tristo milijonov, je seveda ključen problem v financah. Takrat je bilo rečeno, da bomo okrog sto štirinajst milijonov evrov, skupaj z zdravstvenimi storitvami, dobili na to dolgotrajno oskrbo s strani ministrstva, za zdravje oziroma iz, bom rekel, zdravstvene blagajne, ampak razlika še vseeno do tristo milijonov kar precejšnja. Omenja se tu Zavod za pokojninsko invalidsko zavarovanje Slovenije, državni proračun, občinski proračuni. Bojim se, da zaradi ravno denarja to stvar mi potiskamo na stran, ampak enkrat pa se bo to stvar dejansko morala razrešiti. Pilotni projekti se v Sloveniji za to področje izvajajo, izvajale bi se naj, dve leti, in imamo za te potrebe že namenjenih šest cela en milijon evrov, za to obdobje dveh dveh let, takrat do vidnejši, konkretnejši rezultati, na kak način bi se ta zadeva tudi naj reševala. Seveda ključnega pomena pa je, da ne, starostniki ne živijo samo v domovih, ampak da živijo tudi na domu, in da za njih ustrezno poskrbimo tudi na domu, predvsem seveda v tej smeri, da je to, da je ta jesen življenja za njih bistveno lažja. Enostavno in preprosto živimo v nekem času, ko enostavno ni več tiste medgeneracijske odvisnosti starejši od mlajših, ker enostavno in preprosto, mlajši imajo v tej družbi, v tem času ogromno nekih obveznosti in enostavno zelo težko vsakodnevno skrbijo za svoje, starše ali pa seveda tudi, sorodnike, ki so starejši. Trenutna ureditev v Sloveniji je urejena na na tem področju oziroma bi se naj urejala kot domska oskrba in seveda oskrba na svojem lastnem domov. Ja, mogoče je ta tematika zelo ozko povedana. Danes smo slišali ogromno, različnih, težav na področju zdravstva, ampak verjamete mi, eden od težjih problemov oziroma eden od težjih problemov, na področju, zdravstva je Zakon o dolgotrajni oskrbi. Ko bomo to spravili pod streho in seveda kvalitetno pripravljeni zakon, potem bomo lahko rekli, da smo na področju zdravstva naredili ogromno.